Sprawozdanie w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2013 przedstawia potrzeby administracyjne i wyzwania, którym musi w przyszłym roku sprostać nasza instytucja. W dobie globalnego kryzysu gospodarczego obywatele też oczekują od Parlamentu wzmożonej odpowiedzialności i powściągliwości budżetowej. Cieszę się zatem, że koleżanki i koledzy z Komisji Budżetowej w większości wsparli złożone przeze mnie poprawki związane z ograniczeniem zbędnych kosztów idących w setki milionów euro rocznie, związanych z trzema miejscami pracy Parlamentu. Nasza instytucja powinna mieć jedną siedzibę skupiającą posłów i urzędników. Zatem wzywamy Radę do uwzględnienia naszych żądań i szeregu obywatelskich akcji dążących do zaprzestania niezrozumiałych i bardzo kosztownych wędrówek posłów i urzędników z racji trzech miejsc pracy Parlamentu oraz zaproponowania odpowiednich zmian traktatowych. Same koszty delegacji służbowych urzędników ulokowanych w Luksemburgu a podróżujących między trzema miejscami pracy wyniosą w tym roku niemal 30 mln euro. Do tego należy doliczyć kolejne niepotrzebne wydatki związane np. z planowaną budową w Luksemburgu gigantycznego biurowca KAD dla 6 tysięcy urzędników, którego koszty są tak trudne do oszacowania, że żadna firma budowlana nie chciała się tego podjąć i Parlament zamierza sam wystąpić w roli dewelopera. Jeśli mówimy poważnie o oszczędnościach, to teraz jest najlepszy moment, aby zrezygnować z tego bizantyjskiego projektu i przenieść urzędników do miejsca, gdzie pracują posłowie, co jest i logiczne, i zrozumiałe dla obywateli, od których stale wymaga się zaciskania pasa.